Hvala lepa za besedo. Glede na izkazano podporo v državnem zboru, ki izhaja iz seznama podpisov poslancev, ni dvoma, da obstaja velik interes in volja vseh nas o ugotovitvi dejanskega stanja na področju slabe banke. Upam, da se bo ta klima prenesla tudi na samo delovanje preiskovalne komisije. Namen in smisel parlamentarne preiskave je ugotavljanje in raziskovanje dejanskih stanj v zadevi javnega pomena. Ugotovitve bodo podlage za sprejemanje odločitev parlamenta. Primer DUTB kar kliče po eni parlamentarni neodvisni preiskavi njenega poslovanja. V strokovnih krogih, v strokovni javnosti, v javnih medijih, med davkoplačevalci se pojavlja preveč različnih informacij, ki kažejo na netransparentno, nepravilno in včasih tudi na nezakonito delovanje. Potrebno je ugotoviti odgovornost vseh pristojnih in odgovornih akterjev na tem področju zaradi sumov, da so posredno ali neposredno vplivali na domnevne negospodarske ali protipravne odločitve DUTB-ja. Komisija bo morala ugotoviti in vlogo tako vlade kot skupščine DUTB-ja ter upravnih odborov DUTB-ja pri sprejemanju domnevnih spornih odločitev od šestega drugega dva tisoč devet naprej. Predvsem bodo morali raziskati postopek prenosa terjatev ali drugega premoženja na DUTB, kjer je bilo več nepravilnosti, na katere je opozarjalo tudi računsko sodišče v svojem revizijskem poročilu. Potek in stanja pri prenosu terjatev ali drugega premoženja med letom dva tisoč trinajst in dva tisoč petnajst, kdo so bili ključni odločevalci pri prenosu, kakšni so bili kriteriji in merila za določitev terjatev in njihovih vrednosti ter po kakšni ceni so banke DUTB zaračunavale prenesene terjatve. Ugotoviti in razjasniti je potrebno metodologijo vrednotenja posameznih kategorij sredstev, posojil, nepremičnin ali lastniških deležev, ki jo je DUTB pripravila v prvi polovici leta dva tisoč štirinajst. Potrebno je pridobiti in proučiti vse notranje revizije in analize, hkrati pa preveriti še izbor primernosti, delo zunanjih svetovalcev, ki so sodelovali pri postopku vrednotenja. Ugotoviti je potrebno morebitnost, odgovornost Banke Slovenije kot regulatorja bančnega sistema. Skrbnost DUTB-ja pri upravljanju in revidiranju terjatev, ugotoviti ustreznost postopkov prodaje in preprodaje terjatev. Zasledovanje ključnih ciljev DUTB-ja, preveriti način in merila po katerih je DUTB preverjala kupce terjatev z namenov, da teh terjatev ne bi prodali prvotnim dolžnikom ali pa s temi dolžniki povezanimi posredno ali neposredno, posredno, posredno ali neposredno z osebami ali družbami. Preveriti ustreznost postopkov pri preverjanju izvora denarja namenjenega za nakup DUTB-ja in s tem povezanih tveganj s področij, ki jih ureja Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Preveriti skladnost svetovalnih pogodb z internimi akti in kadrovsko ter plačilno politiko na DUTB-ju. Hkrati v razpravah ne smemo pozabiti njene naloge in vloge, ki jo ima na področju upravljanja terjatev bank. Njena naloga je pomagati pri prestrukturiranju bank, ki so sistemskega pomena, ki so se znašle v hudih solventnostih in likvidnostnih težavah. DUTB mora delovati v skladu s ključnim ciljem, to je zmanjšanje skupnih stroškov proračuna in povrniti vrednosti premoženja za slovenske davkoplačevalce. Pri svojem poslovanju mora zasledovati cilj za doseganje čim višje cene na trgu pri prodaji premoženja. Hkrati je potrebno poudariti, da se je DUTB pri doseganju svojih strateških ciljev soočala z omejitvami in nedoslednostmi, ki so izhajale tudi iz druge zakonodaje, zlasti s področja zakonov o nesolventnosti in zakonov, ki omejujejo prejemke v družbah v državni lasti. Zato je državni zbor sprejel spremembe in dopolnitve zakona ZUKSB, ki je začel veljati sedemindvajsetega januarja dva tisoč šestnajst. Vlada doktor Mira Cerarja je sprejela kar nekaj ukrepov za ureditev stanja na tem področju. Leta dva tisoč petnajst je sprejela nabor ukrepov s ciljem zagotoviti učinkovitejše delovanje DUTB-ja, potrdila je novo politiko prejemkov in interni akt, procesij in pristojnost odločanja odborov DUTB. Razrešila je tudi tri neizvršne direktorje in predsednika upravnega odbora zaradi kršitev dolžnosti člana upravnega odbora. Zaradi zaradi izgube zaupanja je odpoklicala izvršnega direktorja in pri tem ravnala v vlogi skupščine po statutu DUTB. S tem je želela odpraviti pomanjkljivosti, ki jih je ugotovilo računsko sodišče in vlada, ter zagotoviti njeno učinkovito delovanje v prihodnje. Vlada si je prizadevala za nemoteno delovanje DUTB-ja, tudi z ustreznimi kadrovskimi rešitvami. Prav zaradi pomembnosti njene vloge je poslovanje za celotni finančni monetarni sektor, je potrebno poiskati odgovore na vse zastavljena navedena vprašanja in primerno ukrepati v skladu s pristojnostjo državnega zbora in vseh preostalih organov. Hvala lepa.